Propozycja Komisji Europejskiej, jak i również przedstawione sprawozdanie idą w dobrym kierunku.

Zamiast ustalania maksymalnych pułapów cen usług roamingowych należy ustalić ostateczną datę zniesienia obowiązywania roamingu na terenie Unii Europejskiej. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje pełną swobodę przepływu osób wewnątrz Unii, nie narażając ich na koszty związane z użyciem wszelkich nowoczesnych środków komunikacji.

Stwarza bezpośrednio sztuczne bariery w komunikacji, utrudnia podróże, zarówno te natury turystycznej, jak i biznesowej, podróże związane z edukacją, wymianą młodzieży.